virðulegi forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu menntamálanefndar alþingis þess efnis að mennta og menningarmálaráðherra verði falið að láta vinna óháða heildarúttekt á ráðstöfun opinberra fjárveitinga til starfsemi æskulýðs og ungmennasamtaka á íslandi ég vek athygli á því að menntamálanefnd stendur einhuga að baki þessum tillöguflutningi og tilefnið er erindi sem nefndinni barst frá landssambandi æskulýðsfélaga síðastliðið haust í tilefni af gerð fjárlaga fyrir yfirstandandi ár þar komu fram þau sjónarmið að hlutur ungs fólk í stefnumótun og fjárveitingum í þessum málaflokki sé rýrari en efni standa til og við íslendingar stöndum þar frændþjóðum okkar á norðurlöndum talsvert að baki í þriðju grein æskulýðslaga númer sjötíu tvö þúsund og sjö kemur fram að ríki og sveitarfélög skuli stuðla að því að ungt fólk eigi þess kost að starfa að æskulýðsmálum við sem fjölbreyttust skilyrði talsverðu fjármagni er á ári hverju varið til æskulýðsmála á íslandi en framlög til málaflokksins nema hundrað níutíu og fjórar milljónir ár fjárlögum þessa árs þeir fjármunir skiptast með þeim hætti að nærri níu krónur af hverjum tíu nánar tiltekið áttatíu og sjö prósent renna til þriggja aðila það er ungmennafélags íslands skátahreyfingarinnar og kfum og kfuk enginn vafi er á því að þessir aðilar vinna afar mikilvægt starf í okkar samfélagi hins vegar er skortur á heildstæðum upplýsingum um það hvernig fjármagni þessara aðila og annarra sem njóta opinbera fjárveitinga til æskulýðsmála er varið og hve mikið skilar sér í eiginlegri þátttöku ungs fólks nú á tímum mikils atvinnuleysis og niðurskurðar má teljast eðlilegt að skoðað sé hvernig fjármagni er varið og sérstaklega þegar litið er til þess hlutverks sem æskulýðsstarf getur haft til að koma í veg fyrir óæskileg langtímaáhrif á ungt fólk án atvinnu

þessi hópur þarf að hafa tækifæri til að taka þátt í stefnumörkun á þeim sviðum samfélagsins þar sem hagsmunir ungs fólks eru í húfi

þá er brýnt að beita þarfagreiningu til grundvallar allri stefnumótun og ráðstöfun fjárveitinga í þessum málaflokki menntamálanefnd leggur til að í úttekt á starfsemi æskulýðssamtaka á íslandi verði birt yfirlit yfir þróun fjárveitinga til slíkra samtaka og ráðstöfun þeirra undanfarinn áratug þar komi meðal annars fram hvaða félög starfa að æskulýðsmálum á íslandi á hvaða svæðum og hvernig fjárveitingar ríkisins hafa skipst á milli þeirra á undanförnum árum veitt verði yfirlit yfir hlutfallslega skiptingu fjármuna milli skrifstofu og stjórnunarkostnaðar annars vegar og framlaga til verkefna sem nýtast ungmennum beint hins vegar upplýst verði hver sé hlutur ungs fólks greint eftir kynjum þar sem kostur er í stefnumótun og ákvarðanatöku viðkomandi samtaka og hvernig mati á árangri af starfi samtakanna sé háttað að lokum leggur nefndin til að þessar upplýsingar verði bornar saman við tilhögun starfsemi og fjármögnun æskulýðssamtaka annars staðar á norðurlöndum nefndin leggur til að niðurstöður úttektarinnar verði nýttar við stefnumótun stjórnvalda í æskulýðsmálum

virðulegi forseti þessi tillaga er sett fram í því skyni að draga saman á einn stað upplýsingar um hvernig staðið er að skipan og framkvæmd æskulýðsmála í landinu það má líta á þessa tillögu sem viljayfirlýsingu þingsins um að beita sér á uppbyggilegan hátt í stefnumótun á málefni ungs fólks á íslandi og viðleitni til að ganga úr skugga um réttmæti ábendinga þess efnis að ekki sé nægilega gætt að því að virkja krafta hugmyndir og tillögur ungs fólks við mótun framtíðarstefnu í þessum málaflokki

eldri borgara á sama hátt hljótum við að vera sammála um að það er nauðsynlegt að ungt fólk á íslandi hafi skýrt og viðurkennt hlutverk þegar kemur að mótun stefnu í æskulýðsmálum höfum í huga að ungt fólk hefur snertifleti og aðkomu að flestum málaflokkum sem snerta menntamál velferðarmál og efnahagsmál í landinu hvort sem litið er til lánasjóðs íslenskra námsmanna vinnumarkaðsmála atvinnusköpunar eða tómstundastarfs það er ekki óeðlileg krafa æskulýðssamtaka í landinu að ungt fólk eigi sína fulltrúa þegar stefna er mótuð í þessum málaflokkum og öðrum sem tengjast beint ungu fólki virðulegi forseti eðlilegt er að fara vel í gegnum löggjöfina um æskulýðsmál á komandi mánuðum og meta hversu vel þau þjóna ungu fólki í landinu í reynd þar þarf að skoða sömuleiðis hlut æskulýðsráðs og æskulýðssjóðs greina og meta uppbyggingu þeirra eininga og bæta úr þeim ágöllum sem þar kunna að birtast okkur

löggjöf um frjáls félagasamtök og fræðslustarf fyrir ungt fólk

nefndarinnar að framkvæmd þessa verkefnis sé falin óháðum aðila utan ráðuneytis sem ekki hafi neinna hagsmuna að gæta að verkefninu þar koma ýmsir aðilar til greina nærtækt væri að leita þar til ríkisendurskoðunar en einnig kæmi vel til greina að leita liðsinnis utanaðkomandi sérfræðinga til dæmis úr háskólasamfélaginu að þessu loknu legg ég til